Monsieur le Président, je parlerai d'abord au nom de la commission des transports et du tourisme, ensuite au nom de mon groupe, sur le budget en général.

Pour toutes ces raisons, mon groupe s'abstiendra sur le